gospa na sliki je urejena, namazane ima ustnice, vidim tudi, da verjetno ima, napudran obraz. urejene trepalnice, obrvi, frizura, sicer je sicer ima frizuro lepo, ampak mi mogoče izgleda malenkost pri frizuri neurejena. Ima uhane, samo njen pogled mi, deluje rahlo nesproščeno, zamišljeno, tudi, po ustnicah lahko vidimo v bistvu, da je, da ni ravno sproščen nasmešek. Na sliki je gospod z, kapo. Izgleda mi, da, je plešast, ima očala, ki so temna, tako da njegovih oči ravno ne morem videti. Ima brado, rahel nasmešek, rahlo odprte ustnice in v bistvu hkrati rahel nasmešek. lepo vidne bele zobe, in pa malenkost spoten obraz. Na sliki vidim fanta z, frizuro irokezo, čelo ima nagubano, tudi, obrvi so, privzdignjene. ima malo bradice, čisto malo, videti je, da ima podočnjake, njegov pogled mi pa deluje tako rahlo prestrašen, zamišljen, to je to.